C'est évident, il faut absolument que l'Union européenne puisse être de plus en plus indépendante.

Les Américains exportent dans l'Union européenne leur charbon, dont ils n'ont plus besoin, puisqu'ils exploitent leur gaz de schiste.